Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Als Mitglied sowohl der Palästina als auch der Israeldelegation begrüße ich, dass sich das Parlament zu diesen inakzeptablen israelischen Razzien auf zwei Fernsehstationen in Ramallah äußert. Ramallah, möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, befindet sich in der Zone A des Westjordanlandes, das heißt in dem kleinen Gebiet, das überhaupt von den Palästinensern selbst verwaltet werden darf. Das heißt, es gibt keine rechtliche Grundlage in irgendeinem Abkommen für eine solche Aktion, noch dazu ohne Ankündigung der israelischen Behörden. Neben der Tatsache, dass diese Aktion gegen die freie Meinungsäußerung und gegen die Informationsfreiheit gerichtet war, haben wir es hier mit illegaler Zerstörung palästinensischen Vermögens durch die israelische Besatzungsmacht zu tun, die von Israel zwar stereotyp als sicherheitstechnisch notwendig verteidigt wird, was sie aber nach internationalem Recht nicht minder illegal macht Zerstörung von Trinkwasserbrunnen und Energiequellen, fast wöchentliche Zerstörung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Olivenbäumen, und nicht zu vergessen der andauernde Abriss Hunderter palästinensischer Wohnhäuser, unter anderem auch in Jerusalem. Besonders ärgerlich Die israelischen Behörden machen auch keinen Halt vor der Zerstörung von Infrastrukturprojekten, die von der EU oder deren Mitgliedstaaten finanziert worden sind.